De ezen túlmenően szerintem az Európai Uniónak és a főképviselőnek általában is sokkal tevékenyebb, határozottabb és a helyi lakosság számára láthatóbb szerepet kellene vállalnia Ukrajna békéjének helyreállításában, Putyin agresszív terjeszkedésének visszafordításában. S ezen erőfeszítéseinket pedig abban a tudatban kell folytatnunk, hogy az agresszort nem lehet engedékenységgel megfékezni. A Krím illegális megszállása, militarizálása, az ottani ukrán hazafiak sorsával kapcsolatos kegyetlen és cinikus orosz magatartás is arra figyelmeztet bennünket, hogy az EU csak határozottan és teljes egységben tudhat eredményesen szembeszállni a putyini provokációkkal.